forseti ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar fagnar nú um þessar mundir eins árs afmæli sínu sú ríkisstjórn er vissulega stór en fjölmenn ríkisstjórn þarf þó ekki að þýða styrkleika landi og þjóð til hagsældar eins og veik staða í efnahagsmálum segir nú hefur annar stjórnarflokkanna tekið upp þá stefnu að segja eitt og framkvæma annað það má vel vera að það sé líklegt til vinsælda en þjóðin mun bíða fyrir það sú umræðu pólitík sem tekin hefur verið upp þýðir ekkert annað en að tala upp í eyrað á fólki og reka áróður fyrir því að verið sé að vinna að hlutum sem bara alls ekki er verið að vinna að við í framsókn tölum skýrt

stjórnarandstöðu hefur málflutningur okkar verið málefnalegur og sanngjarn þjóðin gengur fyrir sá efnahagsvandi sem nú blasir við bitnar hvað mest á ungu fólki barnafólki sem þarf að koma sér upp þaki yfir höfuðið því mætir nú þungum byrðum háu húsnæðis matvæla og eldsneytisverði og sífellt hækkandi vöxtum á verðtryggðum lánum meiri hlutinn hefur nú fríað sig allri ábyrgð og segir að vandinn komi erlendis frá sú fullyrðing gengur ekki upp því allar aðrar vestrænar þjóðir gripu strax til efnahagsaðgerða meðan hér var setið auðum höndum hvar er það land í heiminum þar sem stýrivextir eru jafn háir og verðbólgan mælist jafn há svarið er hvergi nú er fullyrt að það hafi verið efnahagslífinu holt að bíða með aðgerðir hefði þá ekki að sama skapi verið holt að bíða með misvísandi yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra hefði til að mynda ekki verið betra að tala krónuna upp en ekki niður

skilið en að vita hvert ríkisstjórnin stefnir og að hún geti treyst því að báðir ríkisstjórnarflokkarnir vinni að þeim markmiðum það er afar mikilvægt að það liggi ljóst fyrir að hvaða málum á að vinna og hvar á að gera umbætur það skiptir einnig miklu máli að alþingi gefi frá sér þau skilaboð að stór mál séu unnin í sátt og samlyndi þau hafi fengið góðan tíma og að fagmennska hafi einkennt öll vinnubrögð mikil og góð samstaða er til að mynda um leikskóla og grunnskólafrumvörpin sem og hið svokallaða menntunarfrumvarp þar sem réttindi kennarastéttarinnar eru bætt að ýmsu leiti að sama skapi harma ég mjög að frumvarp til framhaldsskóla skuli hafa verið keyrt í gegnum alþingi í eins mikilli ósátt og hægt var að hugsa sér það er alveg sama hvar í ferlinu málið hefur verið statt um það hafa verið háværar gagnrýnisraddir og enn eru að berast tilmæli þar sem fast er kveðið á um að fresta málinu og bíða með afgreiðslu þess en um leið og sjálfstæðismenn boðuðu umbyltingu og algjörum viðsnúningi á stefnu sinni í málefnum framhaldsskólanna nú í vetur kom út skýrsla frá efnahags og framfarastofnun evrópu hin svokallaða pisa könnun sem getumældi árangur sjálfstæðismanna í menntamálum niðurstaðan var falleinkunn um leið og sú niðurstaða lá fyrir birti o e c d einnig niðurstöður sínar um heilbrigðiskerfið sem hefur verið í höndum okkar framsóknarmanna síðastliðin tólf ár niðurstaðan var skýr heilbrigðiskerfið okkar er ekki bara gott það er lofsvert og stendur fremst í samanburði við aðrar þjóðir við framsóknarmenn höfum þá sínu stefnu að heilbrigðisþjónustan og aðgangur að menntun eigi að vera fyrir alla óháð efnahag stöðu og búsetu við höfnum einkavæðingu og teljum að stór hluti samneyslunnar eigi að fara í þessu kerfi hvernig sem ástatt er hjá fólki þá á það að eiga greiðan aðgang að heilsugæslu og börn fái notið menntunar við framsóknarmenn viljum að hagsmunir fjölskyldunnar verði alltaf í fyrirrúmi að ákvarðanir sem teknar verði af stjórnvöldum af hverjum tíma miði af því að styrkja undirstöður samfélagsins okkar með því að hlúa að þeim sem eiga um sárt að binda styrkja fjölskylduna og búa vel í haginn fyrir börnin okkar um þessa mikilsverðu hagsmuni munum við framsóknarmenn standa vörð og aldrei gefa eftir ég þakka þeim sem hlýddu